Le soutien qu'on apporte à l'UNRWA est constant et justement vu comme une partie de notre stratégie d'engagement en faveur de la paix dans la région. Dans le contexte que je viens de rappeler, je trouve incongru le débat que nous avons aujourd'hui, à peine deux semaines après ce vote, sur l'idée d'abolir l'UNRWA.

Cela étant dit, mon groupe a toujours soutenu le renforcement de la responsabilité de tous les organismes qui bénéficient des fonds européens. On peut certes toujours améliorer les choses et vérifier que l'argent des contribuables est utilisé de façon responsable pour atteindre nos objectifs stratégiques en accord avec nos valeurs.